Señor presidente, más de ocho millones de personas están afectadas en estos momentos por la decisión del Tribunal Supremo del Estado español —no es una broma—, y por eso queremos que Europa diga algo y que tenga la última palabra, como hizo con el impuesto de actividades económicas, como hizo también con la dación en pago de las hipotecas. No sería la primera vez.

No es la primera vez que el Tribunal de Justicia decide

2017. Y esperemos que también a finales del 2018 les dé la razón a las personas que han sido robadas por los bancos.